Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, nous avons été nombreux, il y a quelques mois, à regretter que l'Union européenne n'ait pas été plus engagée pour éviter la crise qui a éclaté au Mali, et aux côtés de la France, au moment de l'intervention militaire. Il s'agit maintenant d'assurer la paix et le retour à la démocratie et surtout d'éviter une nouvelle crise.

Les efforts financiers et humains de la France auront été vains si l'engagement de l'Union européenne pour la prévention n'est pas massif. Nous le savons, cela a été dit par mes collègues, la tenue d'élections en juillet et en août ne suffira pas à rétablir la stabilité du pays et encore moins de la zone sahélienne. Nous devons donc nous engager pleinement, non seulement dans le processus démocratique, mais aussi dans la prévention d'une nouvelle crise.